Señora presidenta, la situación en Nigeria es de una violencia extrema. Hay más de dos millones de desplazados internos, la mayoría de los cuales no tienen acceso a comida, casa, educación o sanidad. Las mujeres y niñas sufren violaciones y explotación sexual en manos de Boko Haram, pero también de miembros de grupos de seguridad, de policía y soldados. Cientos de miles de nigerianos y nigerianas han abandonado el país en los últimos meses, huyendo de esta situación de violencia y de la situación de pobreza y falta de los derechos más básicos. En su ruta hacia Europa muchos se han visto atrapados en esos campos de detención de Libia, que financia la Unión Europea, donde se tortura y se esclaviza. ¿Y cuál ha sido la solución? ¿Darles asilo en Europa, tal y como marca la Convención de Ginebra y los Tratados internacionales? Pues no deportarlos esa ha sido la solución. Más de dos mil nigerianos y nigerianas han sido deportados desde Libia a Nigeria. Sacarlos de la violencia de Libia para meterlos nuevamente en la violencia de la que huyeron en Nigeria. Cualquier cosa les vale antes que abrir vías legales y seguras hacia Europa.